Das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und China ist ein nicht immer einfaches. Vor allem deswegen, weil hier die Vorstellungen, was Menschenrechte bedeuten, was Freiheit bedeutet, was freie Meinungsäußerung bedeutet, nicht denselben Wert haben. Die Europäische Union hat es sich zur Pflicht gemacht, diese Werte auch weltweit zu vertreten, und damit Menschenrechtsverteidigern in anderen Staaten, auch in China, Menschen wie Liu Xiaobo zu unterstützen und ihnen Unterstützung zu geben, damit sie die Verhältnisse in ihrem eigenen Land ändern können. Aus diesem Grund finde ich es ganz zentral, dass wir hier sowohl als Europaparlament, aber auch von Seiten von Rat und Kommission klare Aussagen machen, teilzunehmen an der Verleihung des Nobelpreises, wenn es soweit ist.

Aber ich hoffe sehr, dass auch europäische Regierungen, dass der Rat, die belgische Präsidentschaft, aber auch die Kommission hochrangigst vertreten sein wird. Nur so können wir klarmachen, dass wir klar argumentieren, dass wir glaubwürdig sind in unserer Forderung nach Einhaltung von Menschenrechten weltweit.